Das ist das elfte Haushaltsverfahren, das ich jetzt verfolge, und ich erlebe es als hochgradig institutionalisiert, ritualisiert und wenn ich es so sagen darf todlangweilig. Wir haben immer wieder dieselbe Situation auf der Ratsseite Die alles andere als originelle Erklärung für Ihre Kürzungen ist die vorsichtige und realistische Finanzplanung und ausreichende Margen. Wenn ich mir die Zahlen dann genau angucke, gehen wir inflationsbereinigt in den Ausgaben zurück, mit all den Konsequenzen, die die Kolleginnen und Kollegen hier schon dargelegt haben. Ich greife mal die Idee vom Kollegen Herbst auf ich finde die charmant. Was würden Sie eigentlich machen, wenn wir Ihren Vorschlag akzeptieren würden? Wären Sie, Herr Minister, in der Lage, ihren Wählerinnen und Wählern zu erklären, warum die finnische Ratspräsidentschaft mehr Geld einsetzen will beim digitalen Wandel, in der Forschung, in der Klimapolitik, in allen Bereichen, auch in der Verkehrsinfrastruktur, und den eigenen Haushaltsentwurf kürzen Sie?